Hvala za besedo. Želela bi odgovor v pisni obliki, sprašujem pa sledeče - v postopku zapiranja družbe RTH in njene likvidacije prihodnje leto poteka intenzivna prodaja premoženja omenjene družbe. Vlada je namreč SDH pozvala, naj zagotavlja, da bo RTH v likvidaciji pospešeno izvedel potrebne aktivnosti v povezavi z odprodajo nepremičnega in premičnega premoženja družbe. Vse to je razumljivo, ko gre za premično in nepremično premoženje, vezano na samo dejavnost rudnika kot takega. A v večstoletni zgodovini rudarjenja v Zasavju se je rudnik vključil številne pore tamkajšnjega življenja - kulturnega, športnega, društvenega in tako naprej. Infrastruktura v lasti zdajšnje družbe RTH je tako na primer godbeni dom rudarske godbe, strelišče strelskega društva, prostori društva upokojencev, prostori mladinskega kluba in čebelarski dom čebelarskega društva. Vse to je bilo zgrajeno s prostovoljnim delom, prostovoljnimi prispevki in donacijami različnih pravnih oseb in dano uporabo občanom. V sklopu javnega interesa so tudi območja, namenjena izgradnji stanovanj in doma starejših, prostori za turizem, kulturo in javne službe, vključno z muzejem rudarskega stanovanja, ki je spomenik lokalnega pomena, področjem nad vhodom v rov, prostori za rekreacijo, prostorom za potencialno pokopališče, parcelami ob tržnici, funkcionalnimi površinami okrog obstoječega doma starejših ter vodohranilnimi območji ter parkirišči ob javnih površinah. Nedopustno je, da se območja, za katera obstaja izrazit javni interes, prodajajo. Obenem so to površine, kjer bi lahko črpali evropska sredstva iz naslova obetajočih se sredstev za prestrukturiranje rudarskih regij. Hkrati pa občina s predvidenim državnim proračunom nima denarja za investiranje v odkup. Še posebej je sporna prodaja godbenega doma rudarske godbe, ki je bil tisoč devetsto triinpetdesetega zgrajen s trinajst tisoč devetsto osemindevetdesetimi urami prostovoljnega dela rudarjev in godbenikov. Ker gre za specifičen primer, s katerim pa se zagotovo ne srečujemo prvič in zadnjič - v prihodnjih desetletjih se namreč obeta tudi zapiranje rudnika Velenje - sprašujem sledeče. Na kakšen način naj se in bi se lahko izvedel brezplačni prenos infrastrukture, ki je v javnem interesu, iz družbe RTH, d. o. o., na zainteresirane občine. Ali menite, da je dosledno zasledovanje največjega finančnega interesa, ki ga uresničuje SDH v primeru infrastrukture javnega interesa, upravičeno in primerno, saj s tem lokalni skupnosti neposredno povzroča veliko škodo. In nazadnje, ali in kako se bosta v reševanje te problematike vključili pristojni ministrstvi? Hvala.